Na zasadnutí Komisie OSN pre postavenie žien v marci tohto roku musí byť jednoznačne prezentované úsilie Európskej únie na odstránení všetkých foriem násilia páchaného na ženách a dievčatách. Preto som podporila návrh uznesenia, lebo iba koordinované opatrenia na všetkých národných a nadnárodných úrovniach a globálna kampaň môžu prispieť k dodržiavaniu ľudských práv žien a dievčat na celom svete. Jednou z kľúčových priorít pri riešení násilia na ženách a dievčatách musí byť odstránenie diskriminačných sociálno ekonomických a kultúrnych postojov, ktoré určujú ženy do podradného postavenia v spoločnosti a vedú k tolerancii násilia páchaného na ženách a dievčatách tak v súkromnej, ako aj vo verejnej sfére, doma i na pracoviskách.